Madame la Présidente, chers collègues, je vais vous dire merci pour la très bonne collaboration qui a été la nôtre. Nous avons réussi à faire entendre notre demande de transparence. Bien sûr, le résultat est mitigé en termes d'accès aux documents, mais cela doit nous encourager à poursuivre, avec la commission d'enquête à venir, le bras de fer avec les États membres qui ont si peu joué le jeu, d'autant qu'il faut bien le dire, le scandale LuxLeaks n'est pas encore derrière nous.